virðulegur forseti ég þakka svigrúmið til að fá að klára umræðuna um ræðu háttvirts þingmanns sigmundar davíðs gunnlaugssonar en ég verð ekki með langa ræðu hér það sem mig langar að spyrja háttvirtan þingmann um og það sem mér hefur fundist svolítið mikið vanta í ræðum þingmanna hér í dag og í gær og í ræðum formanna stjórnmálaflokkanna

í tengslum við hrunið það hafa verið hér uppi alls konar sögur og fréttir í marga mánuði og á annað ár flestallar þær grunsemdir voru staðfestar í skýrslu rannsóknarnefndarinnar lagaleg og formleg ábyrgð á hruninu er mjög þröng og ítarlega skilgreind og það verða mjög fáir ef einhverjir sem þurfa að sæta ábyrgð á þeim vettvangi að mínu viti er hin siðferðilega ábyrgð ekki síður mikilvæg og að menn axli hana með einhverjum öðrum hætti en orðskrúði ég hef ekki heyrt mikið um það hvorki frá þingmönnum framsóknarflokksins né þingmönnum annarra flokka um hvaða afstöðu þeir hafa til hugsanlegrar siðferðilegrar ábyrgðar þingmanna hverjir þeir þingmenn eru og á hvaða forsendum hún á að vera ég ræddi þetta svolítið í ræðu minni hér í gær og ég heyri þetta ákall úti um allt samfélagið ef háttvirtur þingmaður gæti tæpt á þessu í svari við andsvari mínu og jafnvel þá ef til vill velt þessu upp á þingflokksfundi flokksins á eftir ef þetta hefur ekki verið rætt í framsóknarflokknum